virðulegi forseti ég ætla nú ekki að hafa mörg orð um þetta frumvarp sem umhverfisnefnd flutti en þá var hins vegar nokkuð umræða um það þegar það var flutt og af því tilefni er rétt að upplýsa þingheim að nefndin fór yfir málið aftur á fundi sínum niðurstaða nefndarinnar var sú að þetta væri gott mál og mikilvægt að fari hér fram í örstuttu máli þá gengur þetta út á að hér er um að ræða lækkun eða sem sagt það kom til vegna lækkunar úr virðisaukaskatti úr tuttugu og fjögur og hálft prósent í sjö prósent þar sem virðisaukaskatturinn var endurgreiddur til endurvinnslunnar virðulegi forseti að þá lækkað þar af leiðandi

vegna þess að það er vilji löggjafans og held ég allra þeirra sem hafa áhuga á að það séu góð skil á þessum vörum að þá er hér farið að hækka skilagjaldið sem því nemur þannig að endurvinnslan fái áfram tíu krónur það er í rauninni kannski ekki rétt virðulegi forseti að segja að það sé endurvinnslan sem fái tíu krónur því það erum auðvitað líka við sem skilum dósum og öðru slíku og fáum það þegar við komum því í réttar hendur það ánægjulega hefur skeð að það hafa verið mjög mikil og góð skil ég held að ég fari rétt með að þetta sé heimsmet þegar kemur að skilum menn vilja meðal annars þakka það að þetta eru þessar tíu krónur þannig að niðurstaða nefndarinnar var sú að það væri hér um